D'abord sur la Grèce. Je crois qu'il s'agit de consolider la situation financière et d'envisager les mesures de croissance. Sur la consolidation financière, on voit bien qu'il est extrêmement difficile de gouverner avec le passé tout en envisageant l'avenir. Je propose la création d'une sorte de médiateur du crédit, qui pourrait, dans le cadre d'une structure de défaisance, loger la mauvaise dette grecque dans une structure financière adéquate. Puisque nous avons comme consensus politique de ne pas avoir de perte en capital, pourquoi ne pas scinder la dette grecque et permettre ainsi au gouvernement grec de gérer l'avenir et, à ce médiateur, au fond, d'apurer le passé avec une restructuration? Sur les taux d'intérêt, il faut une participation des banques, qui ont fait des profits colossaux avec des achats de dettes à 16 et qui, lorsque la dette est revenue à 8 ont doublé leur capital. Je propose d'ailleurs une enquête sur les mouvements financiers de la dette souveraine, qui pourrait être confiée à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Ils ont donc commis une faute et créé un préjudice ils en doivent réparation.

Je retiens l'idée qui avait été émise par Daniel Cohn Bendit pourquoi ne pas s'intéresser aux dépenses militaires, qui représentent quatre points de PIB? Et si l'Union européenne pouvait faire un arbitrage entre la Turquie et Chypre, nous éviterions, je crois, deux points de PIB à la Grèce. Voilà le genre de mesures qui permettraient d'avoir un plan de croissance pour la Grèce.